algunos se plantean la cuestión de las competencias de la Unión Europea para no hablar de una cuestión fundamental los valores de la Unión, la libertad y la dignidad de las mujeres. Europa no puede permanecer impasible mientras el Gobierno del señor Rajoy pretende acabar con décadas de lucha de las mujeres por el derecho a decidir, por la dignidad, por la libertad. Hoy en España no es necesario cambiar la ley si no es porque una

Porque la ley que existe actualmente en España no obliga a nadie a abortar, pero la ley que quiere imponer el Partido Popular obliga a todas las mujeres a ser madres, aun cuando ellas no lo deseen. Habla el proyecto de ley de protección a los concebidos no nacidos, pero se ha olvidado el Gobierno de los nacidos, de los niños que hoy en España viven bajo el umbral de la pobreza porque obligan a las mujeres a tener hijos con discapacidad, a la vez que están retirando las ayudas a las familias dependientes. ¡Es vergonzoso que nos encontremos con esa situación! Y, además, es una ley discriminatoria. Porque las mujeres con recursos económicos van a poder ir a otros países de la Unión Europea, mientras que las mujeres que no tienen recursos económicos van a tener que acudir a los abortos clandestinos o ser madres sin desearlo.